We drinken zelfs kankerverwekkende stoffen, zoals bijvoorbeeld cafeïne en alcohol. In de landbouw maken gangbare boeren en biologische boeren gebruik van middelen om hun gewassen te beschermen. Dat is logisch want als een oogst mislukt, hebben ze geen inkomen en hebben wij geen voedsel.

Niemand, dus laten we het ook over aan de wetenschap. Wat je heel vaak ziet is dat een uitkomst van een wetenschappelijke beoordeling niet helemaal past in ons politieke straatje en we moord en brand schreeuwen.

We wensen die scheidsrechter van alles toe. Maar het is wel belangrijk dat die scheidsrechter er is, want zonder scheidsrechter geen voetbalwedstrijd. Daarom is het ook zo belangrijk dat we een vertrouwenswaardige risicobeoordeling hebben, dat we er alles aan doen om de autoriteit te versterken en dat we er ook alles aan doen om de transparantie te versterken.